Já jsem si se zájmem vyslechl Váš projev. Musím říci, že s podstatnou částí bych souhlasil. Ale Pokládáte za dostatečné vyjádření soustrasti právě obětem pravicového extremismu, to znamená především židovské komunitě, pokud ve Vašem projevu zaujaly pouze 10 vteřin a celá zbylá další minuta byla adresována právě obětem jiného extremismu?